Panie Przewodniczący! Mówimy dziś o strategii Unii Europejskiej na rzecz Syrii. Przypomnę, że Parlament pół roku temu przyjął rezolucję, w której w punkcie piętnastym, co zostało zapisane, domagamy się poszanowania praw mniejszości etnicznych i religijnych w Syrii, w tym chrześcijan. Wiemy, że sytuacja chrześcijan jest dramatyczna, stąd ze zdziwieniem odnotowuję, że w przedłożonej przez Radę strategii z ubiegłego miesiąca w ogóle nie zauważa się tego problemu.

zapewnia, że Unia nadal będzie wspierać syryjską opozycję, propagować demokrację i wolność słowa, Rada nie odnosi się do sytuacji chrześcijan w tym kraju, którzy są uprowadzani, torturowani i zabijani.